Wir haben eine kommunistische Regierung, eine kommunistische Partei, die aber nicht nur den Sozialismus will, sondern über Staatsinterventionen den nationalen Wohlstand steigern will. Sicherlich, und das weiß man Die Leute können frei reden und frei handeln, solange sie nicht die Obrigkeit stören. Jetzt kommen die Menschenrechte ins Spiel Ich finde es falsch, bei den Menschenrechten immer auf der normativen Schiene zu arbeiten ihr müsst es tun.

In einer Welt der Globalisierung, wenn man aus dem Nachmachen herauskommt und selber etwas schaffen will, dann braucht man Menschen, die nachdenken können.